Madame la Présidente, cela fait des années que dans les pays de l'Union, les écarts de revenus se sont creusés et ont jeté trop de nos concitoyens dans la précarité, sinon même dans la pauvreté. Il est insupportable de constater qu'au cours des dix dernières années, au niveau mondial, les travailleuses et les travailleurs ordinaires n'ont vu leur revenu augmenter que de 2 par an en moyenne, tandis que la fortune des milliardaires a augmenté de 13 par an, soit six fois plus vite. Un système qui produit de tels résultats ne pourra plus durer longtemps. Les manifestations que nous connaissons aujourd'hui dans plusieurs pays, dont le mien, découlent pour une large part de ces inégalités intolérables. Bien sûr, je reconnais le droit de manifester librement et j'affirme que c'est une liberté fondamentale de nos systèmes politiques. Ce droit, qui est inscrit dans les constitutions de tous nos pays, doit être garanti et protégé, en particulier au bénéfice de ceux qui n'ont pas beaucoup d'autres moyens pour se faire entendre.

Trop souvent des manifestations dont les objectifs sont nobles se laissent prendre en otage par de petits groupes d'excités, de casseurs ou même de pillards, qui dénaturent leurs revendications et même leur légitimité. La responsabilité constitutionnelle et légale des forces de l'ordre est d'empêcher ces groupes de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Elles doivent le faire évidemment de manière proportionnée et leurs dérapages doivent être sanctionnés. Bien sûr, il y a des victimes malheureuses parmi les manifestants, mais cela ne justifie pas de faire de ceux, qui défendent l'ordre démocratique des bourreaux sanguinaires.